Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in, kolegi. V zadnjih letih se je tudi na račun mnogih škandalov širše odprla razprava o davčni politiki, ki naj bi preprečila beg kapitala v davčne oaze. Obstoječa politika temelji, na principih trgovanja iz devetnajstega stoletja in vsekakor ni sposobna regulirati globalnih finančnih tokov, še manj pa njihovih instrumentov. V tem kontekstu nas veseli angažma Državnega sveta, ki stremi k zaostrovanju odnosa do politik, ki dovoljujejo odtekanje sredstev iz Slovenije v davčne oaze. Predlog je sicer žal neustrezen, saj namesto celovitega pristopa k davčni zakonodaji ponuja neko ad hoc rešitev, pa še to retrospektivno. Namesto tega smo v Levici na matičnem odboru, torej Odboru za finance, predlagali dva sklepa. Pri prvem smo se sklicevali na sporazum in pozvali vlado, naj se v skladu z zavezami iz sporazuma celostno loti in uredi davčno politiko v Sloveniji. Drugi predlog je bil, naj Slovenija v evropskih institucijah jasno zavzema stališča, ki kličejo po transparentnih finančnih tokovih, javnih registrih in izmenjavi informacij z namenom preprečevanja pranja denarja o davčnih oazah in dirke do dna pri davčnih stopnjah. Žal je bila sprejeta le prva točka sklepa. Zavzemamo se za to, da ne plačujejo davka samo tisti, ki svoje delo prodajajo na trgu delovne sile, ampak tudi tisti, ki na račun tega dela ustvarjajo presežno vrednost. Začnemo lahko pri ustvarjanju preglednega in javnega registra podjetij, ki poslujejo v Sloveniji, nadaljujemo pa z ničelno toleranco do preusmerjanja dobička v davčne oaze na evropski ravni, tako da podpremo javno poročanje med državami, se zavzemamo za konec erozije davčne osnove in preusmerjanja dobičkov in sankcioniramo te, ki netransparentno poslujejo preko offshore računov. V Levici pričakujemo, da bo vlada vztrajala pri zavezah, ki jih je zapisala v koalicijski pogodbi. Hvala lepa.